Pani Przewodnicząca! Panie Wiceprzewodniczący! Wszystkie państwa Unii Europejskiej podpisały porozumienie paryskie, stąd oczywiste jest poparcie dla unijnego programu zielonego ładu i jego głównego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi zresztą nie tylko o klimat, ale także o czyste powietrze, bioróżnorodność, czyste oceany. I nasz zielony ład powinien pokazać całemu światu, że można tego dokonać, rozwijając gospodarkę, zachowując wzrost, tworząc miejsca pracy. Aby tak się stało, musimy przede wszystkim zachować umiar przy formułowaniu pierwszego etapu tego programu przygotować także szczegółową ocenę wpływu, która da odpowiedź na wiele pytań, które dzisiaj mamy, i także zachować neutralność technologiczną, a może co najważniejsze uwzględnić zasadnicze różnice pomiędzy regionami Unii w punkcie startu programu.